virðulegi forseti ég sagði það hér áðan í mínu máli að það lægi fyrir áætlun stjórnvalda um það hvernig stjórnvöld ætla að vinna sig út úr þeim efnahagsörðugleikum sem við er að etja sú áætlun er á leiðinni til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og verður send á morgun það hefur komið fram hér í umræðu af hálfu hæstvirts forsætisráðherra það er sú áætlun sem hér um ræðir í annan stað þá hefur einnig komið fram að meginefni þessarar áætlunar er lántaka hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum það liggur fyrir og var samþykkt hér á vordögum mjög rík heimild af hálfu alþingis til stjórnvalda um lántöku ég gef mér að þessi lántaka rúmist innan þeirrar heimildar á hinn bóginn ef það er eitthvað í þessum samningi sem kallar á frekari aðkomu alþingis þá gef ég mér að það verði leitað eftir staðfestingu alþingis á því þegar og ef samningur milli